Hervormingen die de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van universele mensenrechten garanderen zijn dan ook essentieel. Het lidmaatschap moet het sluitstuk zijn van de weg die kandidaat landen afleggen.

Maar bovendien, is een Unie die zelf problemen ondervindt met het naleven van democratische principes, wel klaar voor een verdere uitbreiding? Wanneer het oude Europa democratisch verkozen leiders liever achter de tralies ziet dan in het parlement, dan is de legitimiteit om nieuwe leden op te nemen, ver zoek. En toch is dat precies wat vandaag gebeurt in Catalonië.